Paní předsedkyně, chci poděkovat Karlu Florenzovi za nasazení a demokratický způsob, jakým řídil mimořádný výbor Evropského parlamentu pro klimatické změny. Jeho původní zpráva však byla lepší než tento kompromis, ale i tak jsem jej podpořila.

Klimatické změny jsou nastartovány a není pochyb, že je při dnešní úrovni civilizace dokážeme ovlivnit, a naší odpovědností vůči budoucím generacím je tedy najít shodu na účinných opatřeních.

Věřím, že české předsednictví nehledě na extrémní názory prezidenta dokáže přimět USA k novým závazkům.